Si c'est la situation devant laquelle nous nous trouvons, il faut avoir le courage de le dire!

D'autant qu'il reste encore une question.